Une bonne chose, saluons tout d'abord et disons le haut et fort devant Mme Mogherini l'organisation pour la première fois d'un sommet UE Afrique, en mettant les uns et les autres, sur un pied d'égalité, à la même table.

Mais, quel en est le bilan? Les uns et les autres l'ont dit, ces rencontres ne présentent pas des résultats à la hauteur des espoirs, ni à la hauteur des questions essentielles et fondamentales qui nous sont posées. Pourtant, on aurait pu saisir ces occasions pour apporter des réponses réalistes aux urgences.

En conclusion, avant de donner des leçons ici ou là et spécialement aux pays africains, l'Europe doit montrer sa capacité à gérer de façon humaniste et appropriée les questions stratégiques qui sont les nôtres, notamment la crise migratoire avec les pays d'Afrique.